Signora Presidente, onorevoli colleghi, certamente è forte l'interesse dell'Unione europea a espandere le relazioni con i paesi dei Balcani occidentali, ma siamo tutti consapevoli delle profonde cicatrici che segnano quest'area e che minacciano l'Unione europea un'influenza cinese e russa la presenza di grandi organizzazioni criminali e di potenziale terrorismo politiche di stampo oligarchico cittadini con doppio passaporto turco

Tutto questo rende evidente che lo strumento dell'allargamento e dell'adesione, come accaduto per la Turchia, versa in una profonda crisi. Forse, commissario Hahn, una buona politica commerciale europea ci eviterebbe l'impasse e il disaccordo fra Stati membri, per l'ennesima volta ognuno con una propria politica estera. Un'Europa che ambisca a una propria autonomia strategica ha nella relazione con i Balcani occidentali il suo banco di prova. Cerchiamo questa volta di non deludere i cittadini europei e pensiamo soprattutto a loro.